Je ne vois pas non plus l'intérêt de ces formulaires multilingues, pourtant présentés comme la pièce maîtresse de ce texte et qui, fort heureusement, sont dépourvus de toute valeur juridique autonome, au grand regret du rapporteur. Le Conseil a, en effet, fortement réduit les velléités du Parlement qui, pour garder la face, se raccroche à des clauses de révision qui envisagent l'élargissement de la portée des simplifications administratives à venir. En attendant, loin de faciliter la tâche des administrations et de lutter contre la fraude, ce texte va accroître davantage leur charge, alors que certaines d'entre elles subissent de plein fouet l'austérité imposée par l'Union européenne.